Pentru a fructifica pe deplin oportunitățile oferite de Dunăre și pentru a asigura coeziunea economică, socială și teritorială în această zonă, trebuie în primul rând să asigurăm o finanțare substanțială. Având în vedere că resursele comunitare sunt limitate, și în plus absorbția fondurilor europene momentan este foarte scăzută, consider că statele membre împreună cu Comisia Europeană trebuie să depună eforturi suplimentare, atât pentru îmbunătățirea gradului de absorbție în ceea ce privește finanțarea europeană, dar și în ceea ce privește atragerea de capital din resurse private. Numai astfel această zonă vitală pentru Europa va deveni un motor important al economiei noastre și va contribui în mod substanțial la creșterea bunăstării europene, fiind un factor de stabilitate, dezvoltare și prosperitate în Uniunea Europeană.